Voorzitter, collega's, commissaris, dit is een debat over ethiek en integriteit. U zegt dat alle regeltjes gevolgd zijn, maar wie het dossier nader bestudeert, weet dat dit hele dossier stinkt.

In de vierde plaats de aanstelling tot secretaris generaal op 21 februari is verlopen op een manier als een deus ex machina niet aangekondigd, niet geagendeerd, zonder enig document op tafel voor de 28 commissarissen.

U hoeft niet te doen alsof wij kleine kinderen zijn!